Deshalb verstehe ich diese Argumente nicht, wie man sagen kann, der Bürger steht hier auf einmal schlechter da. Er hat dann Schwierigkeiten, wenn er in die USA reist.